Ich freue mich, dass wir heute mit meinem am Ende ja doch sehr technischen Bericht in die Tagesordnung einsteigen. Die leichten Nutzfahrzeuge segeln ja ein bisschen im Windschatten der Pkw Emissionen, sind deshalb aber nicht weniger wichtig. Ich hielt es auch für angemessen, dass wir beide Dossiers immer voneinander getrennt haben.